Hvala lepa. Nastop kolega Reberška je bil res populističen. Ničkolikokrat v tem državnem zboru in na odboru je bilo že jasno pojasnjeno glede vrednotenja trase Fšest in Fdva dva, poudarjam Fdva dva, ne Fdva. Da je celo trasa Fšest dražja kot pa Fdva dva. In tolikokrat je bilo povedano in še vedno vztrajate na tem in to ni pošteno. Ne zavajajmo ljudi in govorimo resnico. Samo toliko o tem. Hvala.